Ja, hvala za besedo in lep pozdrav! Kot napovedano, bom, postavil vprašanje glede proračuna za slovenski film. Postavljam ga, ker smo pred enim letom imeli Odbor za kulturo, nujno sejo na vprašanje problematike slovenskega filma, kjer so bili - meni se zdi, da vsi glavni akterji slovenskega filma prisotni. Predstavili so zelo jasno sliko, namreč, slovenski film je v katastrofalnem stanju. Leta dva tisoč enajst je bilo za slovenski film obljubljenih enajst milijonov evrov in leta dva tisoč trinajst je bila sprejeta strategija slovenskega filma, po katerem naj bi ta proračun med letoma dva tisoč štirinajst in sedemnajst začel izvrševati. Zdaj smo na številki pet cela pet milijona evrov, ki se v naslednjih dveh letih v tem proračunu ne bo povečala. S tem se Slovenija uvršča ne samo na rep Evrope, uvršča se celo, na rep, bivših republik Jugoslavije. Manjši proračun za film imata samo, Črna gora in Kosovo. Da dam to malo v perspektivo. Toliko kot stane oziroma kot je cel proračun slovenskega filma, govorim o pet cela pet milijona evrov, je manj kot budžet enega nemškega celovečernega filma, ki je v povprečju šest cela ena milijona evrov. Ta tema ni, problematična zgolj v tem ozkem segmentu kulture, ampak je problematična predvsem zaradi tega, ker nam zaradi manjka sredstev na tem področju, odhajajo v tujino številni talentirani, producenti, režiserji, scenaristi, filmske ekipe. Namreč kdorkoli v Sloveniji naredi neki preboj s s filmom, najverjetneje v naslednjih petih do sedmih letih novega projekta ne bo dobil, zato ljudje, kot so Rok Biček, režiser legendarnega Razrednega sovražnika, posnetega leta dva tisoč trinajst, zdaj dela v Avstraliji, na Hrvaškem Sara Kern dela v Avstraliji. Podobno usodo delijo Mitja Okorn, Rok, Hanna Slak, Olmo Omerzu in drugi. Lani smo imeli, številne prebojne projekte v slovenskem filmu. Govorim predvsem o filmih, Luzerka in Posledice. Posledice so bile po mojem tudi prvi slovenski film, za katerega je pravice odkupil, HBO go in ga najdete na tem kanalu. Ampak producenti teh filmov so zopet oziroma bodo ostali brez denarja. Zato sprašujem ministra za kulturo in, ministra za finance: Zakaj se kljub lanskemu sklepu, soglasnemu sklepu, ki so ga podprle čisto vse parlamentarne stranke, proračun za slovenski film v naslednjem proračunskem obdobju ne povečuje? Hvala.